Monsieur le Président, on présente souvent l'Union européenne comme un vaste projet principalement économique, attaché à la promotion des intérêts des détenteurs de capitaux.

La liberté de circuler, la liberté de s'établir pour étudier, pour travailler, pour prendre sa retraite, une liberté octroyée à tous les citoyens de l'Union européenne, est probablement l'une des perles, l'une des réalisations les plus importantes de l'Union européenne. C'est évidemment cela que tous ces citoyens risquent de perdre avec le retrait désormais inéluctable du Royaume Uni de l'Union européenne. En effet, ce Parlement et les négociateurs européens au premier rang desquels Michel Barnier, nous nous sommes employés à tout faire pour limiter au strict minimum les dégâts parce que dégâts il y a occasionnés par le retrait du Royaume Uni de l'Union européenne. Je pense que ce qui a été mis dans l'accord de séparation est satisfaisant, mais il est vrai que nous avons un problème de confiance avec le Royaume Uni il est vrai que nous nous inquiétons des difficultés administratives qui sont mises en place ou de cette menace qui est écrite noir sur blanc dans la transposition en droit britannique de l'accord de séparation et qui prévoit la possibilité pour le gouvernement britannique de supprimer purement et simplement l'autorité indépendante qui veillera à l'application de l'accord de séparation en termes de respect des droits des citoyens. Plus inquiétantes encore, les déclarations de certains proches du ministère de l'intérieur britannique qui en viennent presque à présenter les citoyens européens résidant au Royaume Uni comme des menaces à la sécurité de l'État.